Herr Präsident! Herr Kommissar, die Energieunion kann nur funktionieren, wenn nicht jedes Land bis zum letzten Millimeter für seinen nationalen Energiemix kämpft.

Was noch fehlt in Ihren Vorschlägen, sind zwei Sachen Das eine ist ein fairer Markt.

Und das Zweite, was fehlt und das eint uns mit den Kollegen aus Osteuropa Dieser Vorschlag einer Verdopplung von Nord Stream, das ist eine Provokation! Das ist eine unannehmbare Provokation, und ich wünsche mir klare Worte von Ihnen, Herr Kommissar!